Maar zoals bij elk bedrijf, elke vereniging en ook in de nationale begroting is het zo dat als je ergens meer geld uitgeeft, je ook moet kijken waar je geld kunt besparen en in ieder geval kritisch bent dat het geld doeltreffend wordt uitgegeven. Hier slaat het Europees Parlement de plank volledig mis! Op elke begrotingslijn worden voorgestelde bezuinigingen teruggedraaid of wordt er zelfs meer geld gevraagd. Dat geeft geen vertrouwen aan de kiezer. Er wordt net gedaan of er een Europese geldboom is, in plaats van je te realiseren dat het geld komt van de belastingbetaler.

Als je ergens meer geld uitgeeft, moet je ergens anders bezuinigen om de begroting weer in balans te brengen.

Eerst moet het Europees Parlement laten zien dat het zorgvuldig met Europees belastinggeld om kan gaan.